Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren Abgeordneten!

Und wir haben vor, die Arbeit fortzusetzen europäische Teams, gegenseitiger Erfahrungsaustausch.

Dabei geht es unter anderem um die Kompetenz und Unabhängigkeit der nationalen Aufsichtsbehörden. Wenn Sie einmal anschauen, wie die nationale Kernaufsicht in den Mitgliedstaaten strukturiert ist im Ministerium und außerhalb welchen Sachverstand sie aufweist, wo Unabhängigkeit gegeben ist d.

eine Verpflichtung für alle Mitgliedstaaten wird. Wir wollen keinen europäischen Oberaufseher eine europäische Kernenergieaufsicht ist nicht notwendig sondern wir wollen gemeinsame europäische Vorschriften, wie die nationale Aufsicht in Bezug auf Qualität, Kompetenz und Unabhängigkeit in jedem Mitgliedstaat

Die Entscheidung zu Kernkraft, welche Rolle sie wie lange im Energiemix eines Mitgliedstaats einnehmen soll, trafen und treffen nationale Regierungen und nationale Parlamente.

Es wird jetzt Nachrüstungen geben, die gäbe es ohne den Stresstest nicht. Und diese Nachrüstungen dienen einer höheren europäischen Sicherheit, die man grenzüberschreitend so glaube ich verstehen muss.